hvala za dodatno vprašanje. Jaz se opravičujem, jaz mislim, da niti jaz niti vi nimava ta pravnih strokovnih mnenj, da bi lahko celotno projektno dokumentacijo pregledala in povedala zdaj, kaj je na koncu prav ali narobe. Sem vam pa povedal. Glede na to, da je velik del tega projekta, financiran iz evropskih sredstev, so moji kolegi na ministrstvu, ki se na to spoznajo, že prosili Voko za dostavo projektne dokumentacije. Mi bomo pogledali, ali je ta projektna dokumentacija, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje, to pomeni, da je bilo tudi soglasje in tako naprej, ne, pridobljeno, v skladu s tem, kar je bilo narejeno na terenu. Tisto, kar na terenu ni bilo narejeno, bomo zahtevali, da se povrne ali pa ne bomo, izdali, dopisov za črpanje evropskih sredstev. Jaz se to zavedam. Ne glede na to, kdo, vsak projekt je treba resno pogledati. In tudi v tem primeru ne vem, zakaj stvari niso bile narejene. Mi smo se že odzvali, bili na terenu, se odzvali na pobude, od ljudi iz terena pregleduje se dokumentacija in se bomo na to odzvali, če kaj ni bilo, narejeno tako, kot je bilo noter v projektih. Če ne bomo to zahtevali mi, bo to zahtevala komisija. Ko bo prišla kontrolirat projekt, ko bo porekla: "Kaj ste naredili, prijavili ste nekaj drugega, zdaj imamo problem." Se zavedam. Moji kolegi, ki imajo ta pravo strokovno znanje bojo zadevo pogledali in potem povedali, kako naprej. Kako pa naprej z glede odločb, pa tudi vemo, da imamo da imamo inšpekcijo, ki se bo mogla pravilno na to odzvati. Hvala.